Je crois que le plus important n'est pas de commenter je laisse ça aux commentateurs, que je respecte d'ailleurs beaucoup mais je crois que notre rôle le rôle de la Commission est de faire des propositions. Et pour moi le discours sur l'état de l'Union concerne aussi l'état où nous voulons mener l'Union avec notre effort conjoint. Et c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui, avec des propositions concrètes, ambitieuses.

Et il est vrai que certains, au niveau national, font une interprétation purement intergouvernementale de ces institutions. Nous avons déjà clairement défini notre vision, et je l'ai dit, d'ailleurs, dans mon intervention je suis pour la méthode, l'esprit communautaire.

Et c'est là que nous avons fait des propositions.

Certains ont présenté les résultats des sondages concernant le soutien ou la confiance aux institutions européennes. C'est vrai qu'il y a des difficultés, des difficultés sérieuses, auxquelles il convient de répondre. Mais si vous aviez fait une analyse plus complète, vous auriez pu observer que si la confiance dans les institutions européennes pose parfois problème, il existe parfois un problème bien plus grand, celui de la confiance accordée aux politiciens nationaux, aux gouvernements nationaux et la vérité c'est que personne ne l'a mentionné. Nous nous trouvons à un moment extrêmement difficile d'un point de vue économique et social et où tout le monde doit faire preuve de responsabilité. On sait bien que, dans des moments difficiles économiquement, la tendance de l'opinion publique est de ne pas faire confiance aux institutions politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Je crois que la meilleure façon de répondre à ces inquiétudes c'est avec des résultats, avec des propositions. Et sur le fond je crois que nous sommes d'accord au moins la majorité pro européenne du Parlement européen.

Nous souhaitons des propositions pour la croissance en Europe.

Certains d'entre vous ont évoqué un problème qui, d'ailleurs, fera l'objet d'une discussion cet après midi en séance du Parlement la question des

Roms. Lors de cette réunion ministérielle je crois que seuls deux ou trois ministres étaient présents, pour toute l'Europe.

Il s'agit d'une question extrêmement sensible, extrêmement sérieuse.

Nous l'avons dit moi je l'ai dit tout à l'heure très clairement la position de principe de la Commission et de l'Union européenne est de s'opposer à toute forme de discrimination. C'est purement inacceptable. Mais, s'agissant de répondre aux questions qui se posent dans certains de nos pays, il faut le dire aussi, tous nos citoyens ont des droits et des obligations.

sociétés. Donc, apportons une réponse sérieuse, responsable, en évitant toujours la manipulation politicienne d'une question extrêmement grave et extrêmement sensible. La Commission aura cette position de responsabilité.

à nous. Si la critique que certains m'ont adressée est que je recherche le consensus entre les principales forces politiques européennes, alors c'est une critique que j'accepte volontiers. Effectivement, la Commission doit représenter l'intérêt général européen et nous devons essayer de représenter ce même intérêt général en tentant d'obtenir la contribution des différentes forces politiques pro européennes.

faisons. On a parlé du

l'Europe. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, soyons là aussi extrêmement clairs la Commission va présenter un budget ambitieux mais il ne faut pas simplement tenir ce débat ici, au Parlement européen, il faut gagner l'opinion publique européenne.

national. C'est un combat que nous devons gagner avec l'opinion publique, à travers un débat démocratique dans nos pays. Et c'est pourquoi je demande votre soutien pour que ce débat ait lieu avec les forces politiques que vous représentez, pas simplement à Strasbourg ou à Bruxelles, mais aussi dans les capitales parce que nous devons dégager un consensus entre Parlement